Jednak se to týká čerpání programu Erasmus a Kreativní Evropa, kde opakovaně žádáme, aby se zjednodušily procesy, aby byly tyto programy dostupnější pro ty, kteří je potřebují, a zejména v tomto případě se jedná o mládež a neziskové organizace, které tam vidí značné bariéry pro čerpání. Druhým bodem je opakované žádání o zvýšení limitu pro investice v oblasti kulturního dědictví z 5 milionů na 10 milionů, jak je tomu u památek UNESCO. Opět jde o opakovanou žádost v této oblasti, abychom ponechali na členských státech, jak se nakonec rozhodnou ve svých programech limity uplatnit, ale abychom neomezovali možnosti investic nad 5 milionů EUR tak, jak je tomu dnes. Právě revize víceletého finančního rámce je dobrou příležitostí k této apelaci.